Hvala za besedo, predsedujoči. Vsako leto se v jesenskih mesecih soočamo z zamudami na Ministrstvu za delo oziroma na centrih za socialnemu, za socialno delo, ker so ti praviloma preobremenjeni z vlogami za letne pravice, ker je ravno, v jeseni potečejo. Letos je situacija še posebej, pereča. Vloge ostajajo že po več mesecev neodgovorjene. So starši, ki čakajo že od septembra na odločbe o znižanem plačilu vrtca in zato nekateri zdaj plačujejo polno ceno, pa ne vejo, a bojo ta sredstva dobili nazaj, ali ne. Potem so tukaj študenti, ki, za katere ni dovolj postelja v študentskih domovih, bivajo pri zasebnikih. Te zasebniki jih seveda, lupijo, pa ne vedo, ali si lahko to lupljenje v resnici sploh privoščijo in tako naprej, ne. So starši z otroškimi dodatki, ki so jih nazadnje videli avgusta oziroma septembra, pa verjetno jih te otroški dodatki do božiča ne bojo dosegli, pa vemo, da te otroški dodatki grejo za potrebe otroka verjetno v tem letnem času za kakšna božična darila za otroke. Po informacijah, ki jih imamo v Levici, je bilo v začetku septembra šest tisoč nerešenih vlog. No, iz prve roke pa sem dobil informacijo, da so še konec prejšnjega tedna na odločbe čakali tudi tisti, ki so vloge oddali septembra. Dogaja se celo, da so vloge, ki so prišle oktobra, niso našle še svoje poti sploh v sistem. Vlada neka vsesplošna zmeda kot posledica reorganizacije, ki ste jo podedovali od, prejšnjih gospodarjev ministra Ministrstva za delo, niso pa samo, upravičenci tisti, ki so potegnili ta kratko. Tukaj imamo kader, tukaj imamo zaposlene, ki izgorevajo na delovnem mestu, delajo za vikende, cepajo nadure, so celo taki, ki so zapustili svoja delovna mesta, so rekli, jaz ne morem več, to, to ne gre več. In, kot rečeno, vse to je posledica slabe reorganizacije, ki so jo skuhali v Socialdemokratih, potem so pa vam prepustili mineštro, da jo pospravite, no, in v luči tega me zanima, koliko vlog za posamezne pravice, se pravi, otroški dodatek, subvencija vrtca, državne štipendije še ostaja Kdaj se predvideva, da bi bile te vloge rešene in kdaj bojo potem te pravice tudi izplačane? Kako bo ministrstvo ukrepalo v smeri razbremenitve delavcev na centrih in enota enotah centrov za socialno delo? Kako bo zagotovilo enakomerno obremenjenost v različnih centrih in kdaj bo kadrovsko okrepilo področje socialnega dela? In navsezadnje, pod črto, neka diagnostika, kaj je šlo pri organizaciji, ki je naredila ta problem narobe, da smo se sploh znašli no, v tej katastrofalni situaciji? Hvala.